Bulharsko je mladým členom Únie a všetci si uvedomujeme, že civilizovaná demokratická správa štátu si vyžaduje istý čas na to, aby si ju tak obyvateľstvo, ako aj politické špičky osvojili. Tvrdé konflikty medzi vládnucim zoskupením a opozičnými silami naznačujú, že vecný, kultivovaný dialóg o konštruktívnom riešení problémov spoločnosti bol v tejto krajine nahradený neľútostným bojom o peniaze a moc. Nie som si istý, či vieme odtiaľto z Bruselu určiť mieru zodpovednosti jednotlivých politických lídrov za tento stav, som však presvedčený o tom, že bulharskí občania si zaslúžia čestné, spravodlivé a dôstojné spravovanie verejných vecí. Politická pluralita, sloboda médií, nezávislosť súdnictva sú základnými atribútmi demokratického právneho štátu. Ak v predvolebnom období prerastá politická nervozita do fyzických útokov na lídrov politických strán, je, myslím si, našou zodpovednosťou apelovať na naše partnerské politické strany v Bulharsku, aby sa vrátili k čestnému a vecnému politickému dialógu a vytvorili priestor pre pokojné a slobodné rozhodovanie ich voličov.